frú forseti með þessari tillögu er leitað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer sjötíu og níu tvö þúsund og átta um breytinga á níunda viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og sjö fjörutíu og fjögur e b um

fjögur þrjátíu og níu e b tvö þúsund og fimm sextíu og átta e b og tvö þúsund og sex fjörutíu og átta e b að því er varðar reglur um málsmeðferð og viðmiðanir vegna varfærnismats við yfirtökur og aukningu eignarhlutdeildar í fjármálageiranum tilskipun tvö þúsund og sjö fjörutíu og fjögur e b inniheldur ákvæði sem varðar virkan eignarhlut í lánastofnunum vátryggingarfélögum og fjármálafyrirtækjum með leyfi til verðbréfaviðskipta en hér er um að ræða breytingar á fimm tilteknum gerðum á sviði fjármálaþjónustu þessar breytingar eru allar tæknilegs eðlis og fyrir þeim er gerð ítarleg grein í tillögunni sjálfri af þessari tilskipun leiðir að gera þarf breytingar á lögum um vátryggingarstarfsemi og sömuleiðis lögum um fjármálafyrirtæki frumvarp til laga um vátryggingarstarfsemi annars vegar og frumvarp til breytinga á lögum um fjármálafyrirtæki hins vegar hafa þegar verið lögð fara á yfirstandandi þingi fyrstu umræðu um þau er lokið og þeim hefur báðum verið vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar þar sem þau eru nú til efnislegrar umfjöllunar meginbreytingin sem er lögð til í fyrrnefndum frumvörpum og tengist tilskipun tvö þúsund og sjö fjörutíu og fjögur e b sérstaklega er að það verður ekki gert ráð fyrir umsókn til fjármálaeftirlitsins um að mega fara með virkan eignarhlut í félögum sem falla undir viðkomandi löggjöf heldur aðeins tilkynningu sá sem tilkynnir getur þó ekki farið með eignarhlutinn fyrr en liðin er sá tímafrestur sem fjármálaeftirlitið hefur til að setja sig upp á móti kaupunum eða aukningunni að auki er líka um að breytingu á þeim viðmiðum sem fjármálaeftirlitinu verður heimilt að styðjast við við mat á hæfi tilkynnanda og jafnframt þeim tímafrestum sem stofnunin skal vinna samkvæmt þar sem umrædd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi þá er hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara og því er óskað með þessari tillögu eftir samþykki alþingis fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem felst í ályktuninni svo aflétta megi hinum stjórnskipulega fyrirvara ég legg svo til frú forseti að þegar þessari umræðu sleppir verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar